Monsieur le Président, la France s'est engagée au Mali et je soutiens, évidemment, son action comme nous tous, ici. Mais la question de la stabilité du Sahel, la question de la lutte contre les djihadistes, ce n'est pas seulement l'affaire de la France, c'est évidemment notre affaire à nous tous, Européens. Je pense que, pour cela, nous devons, nous, Europe et États membres, agir, dans au moins trois directions. Sur le plan militaire d'abord, la France est en première ligne. Cela a été dit mais je trouve qu'elle est en droit d'attendre des signes concrets et tangibles de solidarité de la part des États membres et de l'Union européenne. Certes, certains d'entre eux sont présents ou fournissent du matériel mais, sans doute, peut on faire plus, mieux et donner corps sur le terrain, enfin, au concept de défense européenne.

L'enjeu n'est pas tant, vous le savez, la question des réfugiés qui sont, aujourd'hui, accueillis dans des conditions nous dit on apparemment décentes dans les camps de réfugiés des pays voisins. L'enjeu, c'est vraiment la dégradation de la situation au nord du Mali, de la situation économique, en particulier.

Il faut donc intervenir pour le développement de ce nord du Mali, l'État malien ne pouvant le faire. Sur le plan politique, enfin, il est évident que la réconciliation nationale est une obligation et l'ouverture d'un dialogue national, avant que les élections ne se tiennent, une nécessité. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une commission de dialogue et de réconciliation

Mais ce que l'Europe doit dire, c'est que nous attendons des responsables politiques maliens, qu'au delà de la mise en place de ce forum national, qui est une très bonne chose, ils créent vraiment les conditions du dialogue et du rassemblement national, en abordant l'ensemble des questions, les questions de l'armée malienne et des exactions dont nous avons parlé hier, et en intégrant aussi, à côté de la nécessité de construire un État fort, le besoin d'un processus de décentralisation. La paix ne se gagnera que si le rassemblement de tous est rendu possible.